Je voudrais simplement vous dire que la Belgique, qui préside l'Union pour le moment, est membre du Conseil des droits de l'homme et elle se fera évidemment le devoir de relayer votre préoccupation.